Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben es ja heute schon gehört, die Liste russischer Aggression ist lang von der Krim über die Ostukraine, über die fortwährenden Versuche, Länder wie Georgien oder Moldawien zu destabilisieren, über die Geschehnisse in Salisbury, über Cyberattacken, Desinformationskampagnen bis hin zur Unterstützung des barbarischen Assad-Regimes in Syrien. Ich denke die große Mehrheit im Parlament bedauert außerordentlich, dass diese inakzeptable Politik Moskaus einen erheblichen Rückschritt für unsere Beziehungen bedeutet, einen Rückschritt, den Moskau zu verantworten hat. Russland ist natürlich unser größter Nachbar, mit dem wir Frieden in Europa, die Integrität nationaler Grenzen und die Souveränität aller Staaten auf der Grundlage der OSZE Prinzipien garantieren wollen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das eine ist die Politik des russischen Präsidenten und seiner Cliquen in Moskau, aber jenseits davon gibt es noch mehr, und ich finde es gut, dass unser deutscher Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieser Tage formuliert hat Ganz unabhängig von Putin wir dürfen nicht Russland insgesamt, das Land und seine Menschen, zum Feind erklären. Eine auf gegenseitigem Vertrauen und friedlichem Interessenausgleich basierende Beziehung zu Russland bleibt unser Ziel. Davon sind wir leider weit entfernt.